Quatre mois et cinq jours après les élections, les autorités ne sont pas constituées et le processus de réforme n'a pas redémarré comme on le souhaite. Certes, on peut toujours trouver des explications pour ces retards la complexité du pays, son passé douloureux et le traumatisme de la guerre, ainsi que le travail inachevé de réconciliation, sont des problèmes bien réels que l'on doit effectivement prendre en compte. Mais qu'on ne s'y méprenne pas, ce qui est en jeu actuellement ce n'est pas le dépassement d'une nouvelle crise, mais bel et bien l'avenir européen du pays. Et ce n'est pas à nous que les leaders politiques de Bosnie Herzégovine doivent rendre des comptes, mais à leurs propres citoyens.

Les citoyens de Bosnie Herzégovine ont le droit de vivre dans une société qui n'est pas gangrenée par la corruption présente dans chaque secteur de leur vie. Ils ont droit aussi à une administration efficace et dépolitisée, qui est au service des citoyens et pas l'inverse.

d'utiliser la haine envers les autres et la division. Le moment est venu pour les acteurs politiques d'être responsables, de former sans délai les autorités à tous les niveaux et de montrer enfin de la détermination dans la poursuite des réformes économiques et politiques orientées vers l'Union européenne. Couplés avec l'envoi des réponses aux questions additionnelles de la Commission européenne, ces éléments donneront une chance à la Bosnie Herzégovine d'obtenir le statut de pays candidat.